Insofern stelle ich fest Ich komme offenbar aus der Zukunft, wenn ich die bemerkenswerten Verschwörungstheorien der Kollegin Gibson höre oder den spanischen Vorschlag, am besten gleich mit einem europäischen Geheimdienst der freien Meinungsäußerung und dem Wettbewerb der Nachrichten den Garaus zu machen. Meine Damen und Herren, die Leute wählen deshalb Parteien, die Ihnen nicht gefallen, weil ihnen Ihre Politik nicht gefällt. Die Leute informieren sich deshalb aus objektiven auch ausländischen Nachrichtenquellen, weil sie merken, dass sie von den öffentlich rechtlichen, aber auch den regierungsnahen privaten Fernseh und Radiosendern nicht ausreichend informiert werden. Wer konnte denn im öffentlich rechtlichen Rundfunk erklären, warum Trump gewählt wurde oder wie es zum Krieg in der Ostukraine kommt? Nichts als Verschwörungstheorien findet man da, aber keine profunde Analyse. Wer sich also um die Demokratie Gedanken macht, der muss den Wettstreit der Meinungen und die Konkurrenz der Anbieter herstellen, aber sicherlich nicht mit Geheimdiensten versuchen, andere Meinungen mundtot zu machen.